Panie Przewodniczący!

To są bardzo drastyczne wydarzenia, władze Iraku się od nich odcinają, ale trudno sobie wyobrazić, żeby nie kontrolowały sytuacji do tego stopnia, żeby nie wiedziały, kto dokonuje tych brutalnych ataków.